ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði evrópska efnahagssvæðisins mál númer tvö hundruð sjötíu og sjö á þingskjali þrjú hundruð tuttugu og eitt með frumvarpi þessu er verið að innleiða efnisákvæði tilskipunar númer tvö þúsund og sex hundrað tuttugu og þrjú um þjónustu á innri markaðnum sem hér eftir er nefnd þjónustutilskipunin eða tilskipunin en hún var tekin upp í e e s samninginn í júní síðastliðinn tillaga að þjónustutilskipun var fyrst lögð fram í evrópusambandinu í janúar tvö þúsund og fjögur og var markmið hennar að greiða fyrir og auka þjónustuviðskipti milli landa ástæðan var sú að þrátt fyrir ákvæði um innri markað voru þá enn þá töluverðar hindranir á frjálsu flæði þjónustu sem komu niður á bæði þjónustuveitendum og neytendum tillagan fékk mikla athygli og var afar pólitískt umdeild sér í lagi vegna ákvæða um heilbrigðisþjónustu og vinnurétt sem voru upphaflega hluti af tillögunni hin svokallaða upprunalandsregla var einnig afar umdeild og óttast var að hún fæli í sér félagsleg undirboð en samkvæmt henni giltu um

í ljósi þeirrar miklu gagnrýni sem tillagan hlaut lagði framkvæmdarstjórnin fram nýja tillögu þar sem tekin voru út ákvæði um heilbrigðisþjónustu og vinnurétt og verulegar breytingar gerðar á upprunalandsreglunni og var sú tillaga samþykkt í desember tvö þúsund og sex tilskipunin fékk töluverða athygli í noregi og gerðu norðmenn ítarlegar úttektir á hinum ýmsu afleiðingum tilskipunarinnar að lokum náðist þó samstaða um hana og var hún eins og fyrr segir tekin upp í e e s samninginn í júní síðastliðinn bæði norðmenn og íslendingar gerðu samskonar fyrirvara við innleiðingu tilskipunarinnar með fyrirvörunum voru löndin að skerpa á því að tilskipunin gildir ekki um vinnurétt og að hún hefur ekki áhrif á rétt stjórnvalda til að ákveða hvaða þjónusta veitt er af hinu opinbera og hvernig sú þjónusta er skipulögð og fjármögnuð það var mat framkvæmdastjórnarinnar að fyrirvararnir hefðu ekki áhrif á efni hennar og tekur gildissvið frumvarpsins mið af fyrrgreindum fyrirvörum samanber fjórðu málsgrein annarrar greinar frumvarpsins frumvarpið skiptist í sjöunda kafla í fyrsta kafla er fjallað um tilgang gildissvið og skilgreiningar er þar í fyrsta skipti verið að leiða í íslensk lög hugtökin þjónusta í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga og þjónusta í almannaþágu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu hugtökin eru undirhugtök þess sem í daglegu tali mætti kalla almannaþjónusta þjónusta sem fellur í fyrri flokkinn er undanskilin gildissviði frumvarpsins en síðari flokkurinn fellur undir frumvarpið hefur hins vegar ekki áhrif á rétt ríkisins til að ákvarða hvaða þjónusta fellur í hvorn flokk fyrir sig gildissvið frumvarpsins er viðamikið en þó eru stór þjónustusvið undanskilin svo sem heilbrigðisþjónusta félagsþjónusta og fjármálaþjónusta

til að tryggja jafnræði þeirra sem veita þjónustu á e e s svæðinu er í frumvarpinu kveðið á um rafræna málsmeðferð sem felur í sér að þjónustuveitandi á að geta sótt um leyfi til að stunda starfsemi sína rafrænt og fengið rafræn svör frá leyfisveitendum af þeim sökum vinnur forsætisráðuneytið nú að uppbyggingu og uppsetningu vefsvæðis þar sem eyðublöð og upplýsingar um leyfi verða aðgengileg leyfisveitanda er samkvæmt frumvarpinu óheimilt að krefjast þess að skjöl frá öðrum e e s ríkjum séu í frumriti staðfestu endurriti eða löggilt þýðing nema brýnir almannahagsmunir krefjist eins verður leyfisveitandi að viðurkenna skjöl frá öðrum e e s ríkjum sem sönnun fyrir því að ákveðin skilyrði séu uppfyllt í þriðja kafla er fjallað um staðfesturétt þjónustuveitanda og leyfisveitingar ef aðgangur að því að veita þjónustu með staðfestu er háður leyfum skulu skilyrði fyrir veitingu leyfa vera án mismununar nauðsynleg vegna brýnna almannahagsmuna og í samræmi við meðalhóf í kaflanum er einnig að finna ítarleg ákvæði um gildistíma leyfa og málsmeðferð við leyfisveitingar óheimilt að tímabinda leyfi nema að uppfylltum ákveðnum skilyrðum frestur til að

í lok kaflans er svo ákvæði þar sem talin eru upp skilyrði sem óheimilt er að setja fyrir veitingu leyfa í fjórða kafla laganna er fjallað um frelsið til að veita þjónustu án staðfestu þar er meðal annars verið að innleiða sextándu grein tilskipunarinnar svokallaða upprunalandsreglu

hann lög og reglur staðfestuaðildarríkis hans frá þessu er þó heimilt að víkja með vísan til allsherjarreglu almannaöryggis lýðheilsu eða umhverfisverndar í fimmta kafla er fjallað um viðtakendur þjónustu og fleira þar kemur fram að óheimilt er að mismuna viðtakendum á grundvelli þjóðernis eða búsetu og gerð krafa um að þjónustuveitendur hafi töluvert magn upplýsinga aðgengilegt rafrænt fyrir viðtakendur þjónustu að auki eiga viðtakendur rétt á ákveðinni aðstoð frá íslenskum stjórnvöldum við að leita sér upplýsinga um hvaða reglur gilda um þjónustuveitingu í öðrum e e s ríkjum einkum hvað varðar réttindi neytenda og mun neytendastofa taka að sér að veita þjónustuviðtakendum nauðsynlegar upplýsingar tilgangurinn er að hvetja og auðvelda viðtakendum þjónustu að velja sér hagkvæmustu þjónustuna óháð því hvaðan þjónustuveitandinn er

allsherjarbann við markaðssetningu lögverndaðra starfsstétta er óheimilt nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og einnig er kveðið á um að þjónustuveitandi hefur rétt til að stunda þverfaglega starfsemi í sjötta kafla er fjallað um samvinnu á sviði stjórnsýslu ljóst er að til þess að ákvæði tilskipunarinnar virki sem skyldi er þörf á verulegri samvinnu stjórnvalda á e e s svæðinu af þeim sökum hefur evrópusambandið komið upp sérstöku upplýsingakerfi imi þar sem samskipti stjórnvalda fara fram í frumvarpinu er lagt til að ráðherra setji reglugerð um nánari framkvæmd þessara upplýsingaskipta